Monsieur le Commissaire, je voudrais souligner, devant vous, que nous sommes en train d'examiner j'espère que nous voterons demain un rapport, qui est un rapport d'initiative, sur lequel nous avons tenté de trouver un point d'équilibre et de renvoyer, dos à dos, les personnes qui ont, un peu, tendance à avoir des positions extrêmes. Il y a ceux qui pensent que, parce qu'on va créer des ou des obligations de stabilité, on pourra s'épargner un certain nombre d'efforts ce n'est pas du tout l'avis de votre rapporteur ni, d'ailleurs, de l'équipe de rapporteurs fictifs qui a travaillé sur ce sujet mais aussi de ne pas admettre certaines positions extrêmes de refus, par principe, sans voir trois éléments. Première chose, il y a des difficultés dans certains États membres, qui peuvent être liées à des perturbations sur les marchés et plus on disposera d'instruments qui peuvent stabiliser les marchés et offrir des actifs liquides d'ailleurs, recherchés, par exemple, par nos propres assureurs et mieux ça sera pour la stabilité de l'ensemble.

Enfin, il y a aussi dans le rapport des éléments qui visent, je dirais presque, à renforcer les mesures que nous avons adoptées dans ce Parlement avec le Conseil et la Commission depuis le début de la crise. Je pense, par exemple, à l'idée d'un Fonds qui aiderait les États à tenir les engagements très rigoureux de réduction de la dette qui ont pu être fixés. Encore une fois, je crois qu'il y a de bonnes raisons.

C'est exactement ce que nous demandons. Je salue la présence du commissaire Rehn qui, dans le six pack a pris avec nous des engagements sur un livre vert qui, après, a vu le jour.

Il ne s'agit pas du tout de passer par dessus les obligations juridiques importantes. Il ne s'agit pas, non plus, de ne rien faire sous prétexte qu'il faudrait changer certains instruments juridiques. Je terminerais en soulignant un point.

Quand on regarde de près cette idée, on se rend compte que cela exige une conditionnalité extrêmement forte, qui n'est pas exclue, mais qui finirait par être extraordinairement intrusive. Quand on compare, par exemple, avec ce qui a été fait ce n'est pas le modèle absolu, mais c'est un point de référence aux États Unis, on se rend compte que cela laisse chacun des États américains émettre de la dette et que ce qui a pris de l'importance et a contribué à renforcer le dollar, c'est le T Bill, qui a été émis au niveau de l'ensemble des États qui composent la fédération des États Unis. C'est également une des étapes et je tiens personnellement à la souligner dont je suis heureuse qu'elle soit dans ce rapport, non pas pour être franchie demain matin, mais je constate qu'elle rejoint assez largement les préoccupations que M. Van Rompuy a exprimées, qui sont reflétées dans le document de la fin de l'année dernière, selon lesquelles, en face d'une monnaie, il faudra peut être, un jour, qu'il y ait un budget, et que donc, si parmi les ressources du budget, il y a des ressources propres, il pourrait y avoir un jour des instruments encadrés, contrôlés, mais qui permettent un endettement conjoint. Je vous demande évidemment de soutenir ce rapport, étant entendu que c'est une étape sur une longue route.